Ich sage hier ganz klar, Pragmatismus und reale Verhältnisse erfordern einen höheren Haushalt für die Europäische Union, insbesondere für die Programme zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

dass sich aufgrund der Krise die Situation für viele Menschen in den Mitgliedstaaten verschärft hat und dass wir gemeinsam gefordert sind, hier solidarisch zu sein. Das muss der erste Anspruch auch für die kommenden Verhandlungen nächste Woche sein.